Ono što moramo sami sebi priznati jest da je naša politika pala na ispitu.

Mi ne znamo da nakon ljeta dolazi jesen pa da onda neminovno dolazi i zima i da ta zima nosi snijeg i hladnoću. Zaboravili smo godišnja doba, izgleda. Poznata mi je situacija u Srbiji. Ona je isto tako iznimno dramatična jer govorimo o tome da je u glavnom gradu, u Beogradu, u centru grada, veliki broj izbjeglica i migranata. Mi moramo pomoći Srbiji, moramo pomoći Beogradu kao gradu. Moramo pokušati sve učiniti da se ova situacija zaista sanira odmah. Ono što želim na kraju naglasiti je i potreba da budemo vrlo oprezni oko eventualnog otvaranja zapadnobalkanske rute zato što na Balkanu danas nije dobro. Opet vrije. Opet ovo bure baruta na Balkanu vrije. Budimo jako oprezni što ćemo činiti jer se odnosi na Balkanu zaoštravaju, a eventualni priliv tisuća novih izbjeglica bi mogao dodatno zakomplicirati situaciju. Znam da je to teško govoriti, ali to je realno, i nažalost takvo je stanje.